Ej, kaj dogaja, kolega? Pa, tu smo se zdaj zbrali sredi tote sobe, tu se bomo zdaj malo zmenili par stvari. Imamo enih par debat, se moramo zmeniti par stvari, plan narediti. Pa jaz bi rekel, da je sicer bolj neka slaba, ne, neka to, ni kaj ono ne ... To je, ne vem, neka slovenska firma. nekaj manjkalo baje na pol ... Ne vem, no ... Pa ja, teti klavir, kaj, klavir, jaz ne vem, glih kaj rabi klavir on. Pa, saj ima klavir tudi desno, si bo nekaj že nastavil verjetno. Pa mogoče imaš prav, ne. Kaj, ja, na kake druge plane se zmeni, še imava dosti za povedati. Ja, ne vem, če to zdaj, banda je šla, ne, po svoje. Ni več jih. Pa Leon je rekel, da pride, pa Timotej. [ime in priimek] Pa kateri Tom? A oni, ja, njega pa že dolgo nisem videl, ja. Pa mislim, da sva se nazadnje res v vrtcu videla. Jah, Tom je res sladkosned, ne. Prosim? Kakim mladičem? Pa mali je, ampak zvit in navit, No, kako pa gre na zdravstveni zdaj? Torej, torej, meniš, da ... no, mislim, ali meniš, da imate vi strožje ukrepe kot mi? Ja. Danes sem tudi slišal, da ste že imeli pred tem koronavirusom tudi bolj strožje ukrepe glede vašega zdravja in varnosti. Ja. No, kar zanimivo. To mi je rekel drugače en prijatelj, ko je bil nekaj časa na tej šoli. Ja, imamo glede teh ukrepov kar dobro tudi porihtano, imamo pred vsakim vhodom tale razkužila. ja, šolo lahko zapustimo, seveda med odmori brez skrbi, dokler imamo masko gor do ... po hodnikih pa tem, pol si jo lahko damo seveda dol. Sicer vsi učenci seveda ne upoštevajo to dokaj, če se na primer par metrov pred vrati si na primer ne da vsakemu dati gor pa dol, ne. Kar je pač zdaj odvisno, vsakemu, kako mu je res mar za to in koliko verjame v ta virus. Ja, rekel bi, da je dokaj v redu poskrbela, sicer razen tega, da imamo v šoli zdaj dvosede, kar bo še se spremenilo. Kar so rekli, da bodo ... enosede so že naročili. Je okej, ja. Pa e-klopca, ja, to pa je neki, en učenec celo naredil jo. Ja, sem slišal, ne, da se zdaj dela en plan, da bomo šli na Tuš, pa bomo tam vklopili enega. Pa to to ja nekaj takega sem slišal, ja, sicer. Ampak ne vem, no. Iskreno povedano, sem res bil in je bilo kar kul. Drugače bi pa rajši še šel nekam na Pohorje malo preverit, če so kaki bunkerji še neraziskani. Ja, Pohorje je res kul, ne. Pa, misliš, da res Kekec obstaja? Meni se pa zdi, da je res kak Kekec tam zgoraj. Pa, ja. Kaj pa tele vse živali, ki so v gozdu? Kaj? Kako pa to? to onesnaževanje res je nesnajo. Ja, saj mislim, da se že delajo neki plani, da bi zmanjšali število odpadkov. ja, to je bila bolj, bi jaz rekel, nekaj marketinška potegavščina, tako da so imela tale podjetja, tele papirnate vrečke in so pač se s tem bolj promovirale še. zanimivo, zanimivo. No, kako pa gre drugače tebi kaj? Pa, pa ja, no, zdaj nekaj časa bolj težko, ampak saj karaoke. Studio si rekel? A Gregor, to je tisti Gregor, res? on je pa res pravi fant od fare. samo res, pa sem zdaj se spomnil. En komad? Jaz bi , da bi celi album dropali. Pa ja, to je bil tale, komad za eno restavracijo. seveda sem. Rekel bi, da je bil kar soliden. Solidno ste ga naredili. Ima, ima par pomanjkljivosti sicer. No, če ste pa ga tako hitro naredili, te pa verjetno res. Mihec? tisti Mihec? Tisti Mihec je pa, mislim, da šel zdaj na avtobus, se odpeljal nekam, Če mogoče ga je strah. Ja, mislim, da ima nekaj proti temu sladkorju pa tem, pol pa mislim, da je res samo da šprintnil stran. Zadnjič, ti moram res povedati, je ušpičil nekaj neprimernega. Vrata ni zaklenil, ko je šel na wc. Ja vrata od samega stranišča. Ja, to ni glih dosti pomembno, ampak bila so tukaj pri Gregeju. No ... meni se to zdi neprimerno, žal. Ampak, v vsakem primeru, kaj pa, če kdo gre mimo in vidi? Ti šaljivec, Kako ne? Ja, saj dostikrat sem že videl tele, tako rečeno, pijance, ki lulajo, kjer hočejo. Pa ne glih se mi zdi to res preveč, olikano. Samo jaz bi rekel, da ves svet ni tvoje stranišče. samo pol bi jaz rekel, da ti moraš za sabo počistiti, kaj ne? kaj pa na mali potrebi pa ne rabiš počistiti? Misliš, da to gre takoj v zemljo? ja, mogoče kaj vode politi gor, ampak več res težje, ne. Zbirko mravelj? Ja, ne bi glih tako rekel. Pa ja zadnje čase sem že pač dalj časa nazaj sem hotel mravlje imeti kot nekakšne ljubljenčke. Ja, ene so zdaj res propadle, ni uspelo. Druge pa zdaj, ena kraljica še jo imam, pa čakamo. Ja, sedaj še ena tista je doma. Ja, zdaj ne morem nič, ne, zdaj samo čakam, kaj bo, bo, ne. pol pa pač odvisno, ne, ene se s semeni, druge si gobe gojijo, ene si ... druge pa pač navadne proteine, beljakovine. Beljakovine? pa ja, no, saj beljakovine so zakon. To pa ne, to pa ne. To tudi ne. Verjetno se res premalo gibljem. Mislim, da ne. Saj ni motivacije. To je res. Ti najdeš motivacijo za gibanje? ampak zakaj to delaš? Samo zato, da se bolje počutiš? zanimivo. Pa včasih je res tako, včasih pa se sploh nič ne da. In kaj pa ti, uživaš beljakovine? zanimivo. Jaz nikoli nisem se preveč poglabljal v te teme. Kje bom pa to res rabil? mogoče imaš prav, ampak se lahko tudi takrat se potem poučiš. Ko že praviš o prihodnosti, kakšna ti meniš, da bo prihodnost čez na primer petdeset let? seveda sveta bolj ko tebe. ti nisi pomemben tako kot svet. to je bil bolj hec, ampak dejansko nisi toliko pomemben nad celotnim svetom, kot si misliš. Ne verjamem, da bi bil en človek, toliko imel vpliva, sploh na takšnem levelu, kot smo navadni ljudje. Kako meniš, da bi te imel ti kakšen večji vpliv? To, to ne najbolj verjamem, saj predsednik postati kar tako je bolj težko. Res je. Dobro se je pustiti presenetiti včasih. No, mene pa bolj zanima, kako ti meniš, da bo izgledal svet kot struktura, kaj bomo delali, kakšen bo vsakdan? torej meniš, da bojo res leteči avti? Zakaj pa to? Samo kaj pa meniš, da je sploh tale boljša plat, da avti na primer letijo? to je res zanimivo, jaz, mene tudi zanima, kakšna bo transportacija v teh časih. Ne vem, jaz sem si vedno predstavljal kot fantaziji, da bojo takšni teleporterji ali nekaj takega, da sploh ne boš več rabil se transportirati na, na, peš na primer. Ja, to zagotovo, da še nismo tukaj, kjer so tako rečeni teleporterji in to. Ampak ne vem, no, treba je seveda spet se prepustiti. Prav imaš. Hej, kaj pa misliš na to, da ti nekdo vsiljuje tuje misli? Ja, to zagotovo, ampak si slišal že, da lahko to tudi naredi to država na primer? To je sicer bolj, tako rečeno, teorija zarote, ampak jaz bi rekel, da je zagotovo vsaj malo kanček resnice v njej. Ja, no, to pa je seveda pol tudi je še veda ta kontrola, ki nas celo zagotovo celi čas snemajo, vse naprave okoli nas. Kako se ti na primer zavaruješ pred tem ali ti je bolj ali manj vseeno? to je, to je, ja, to je res slaba stvar, ker če se hočeš zavarovati, si že zagotovo, če si že, če živiš normalno na današnjem svetu, že zagotovo izgubil veliko svoje identitete. To bolj težko verjamem, vsaj ... Ne verjamem, da obstaja že takšna mikrotehnologija. Preko kakšne tega, tekočine, pa sploh ne verjamem, da je možno slediti. Jaz, bolj bi rekel jaz, da bojo sledili prek pač ne sledili, bolj, da bojo imeli kontrolo nad nami, ko nas bojo čekirali na, kdo je cepljen in kdo ni. Hej, veš, katera oseba mi je kar všeč? Kaktus. rastlina sem rekel. Ne, zagotovo sem rekel rastlina, hej. Ej, saj ni problema, kolega. Vsak se kdaj pa kdaj zmoti. Kaj zdaj me že tu kaj napadaš ti mogoče? Kaj ti bi rad, da se midva to zmeniva osebno? Glej, ko se bova midva pogovorila to na štiri oči, tako rečeno, za štirimi zidovi, to ne bo več vun prišlo nič. Tri oči imaš? Tega pa tudi ne verjamem. Kaj te imaš to tretje oko? No, pa te pa boš mi enkrat moral res pokazati, ker ti žal ne bom verjel. Pa, prav zares bom brez besed, ker takšne stvari pa res več ne verjamem. Glej, zdaj pa ti poslušaj mene tu, ker če boš mi ti takšne tu prodal, se ne bomo več lepo tu menila. Kakšne moje besede, prosim, kaj zdaj to spet govoriš? Glej, midva se res več ne bova lepo menila. Kakšen nevljuden? Ti si nevljuden. Koliko si star? No, jaz sem petinštirideset, tako da si ti nespoštljiv do starejših oseb. Prosim? Ti mene tu napadaš s takšnimi ... S takšnimi lažmi več ne bom jaz tu prenašal. Okej, se opravičujem. No, pa sva se zmenila. Lepo in prav. Sedaj sva krvna brata. Si že slišal za krvna brata? Si vedel, da to moraš narediti s tem, da si vrežeš v roko? imaš kakšen nož? Jaz bi rekel, da se kar zdaj vrževa. čakaj malo, zdaj pa si me res spet pretental, ne bom ti nasedel. Ne bom ti nasedel, žal. Spet me hočeš na finto ... Na finto me hočeš. No, kaj pa je te to bilo zdaj, povej mi, ne. No, kaj bi si mislil te s tem narediti? Kaj je bila tvoja zadnja, ciljna misija s tem? Tej si tako mislil, da bova postala brata? Tako preprosto? Jaz sem te samo hotel videti, če si res tako nizko padel, ker to je barbarsko. Žal, to ti, zdaj pa res, to je barbarsko in tega ne bom prenašal tu. Veš kaj? Tudi s tem, ampak to, da se kri dotika kri v dva tisoč dvajset. Dva tisoč dvajset, ti sploh veš, v katerem stoletju smo? Pa toti pedri mene prav nič ne zanimajo. Veš kaj? Jaz bi rekel, da moramo iti na eno terapijo. Kaj morava te narediti? Pa ti pa spet z onimi piri, jaz bi rekel bolj neka meditacija. Ajde, to ti bom rekel, da imaš tukaj prav, sicer. Pa katero pivo te piješ? Veš kaj? Meni je čisto vseeno. No, te pa sva se zmenila, kaj se pol kregava, ej? Če mislim, da mi je tu nekaj stopilo v glavo, nekšne, nekšna ... črna energija. Ne, ni to nikotinska potreba. Jaz bi rekel, da je neka črna energija tukaj. Neka, neka temačna, temačna, takšna ... fak, ne vem. Veš, kaj je res? Mislim, da se morava spraviti na tegale tukaj mimo poleg. tole bando bi trebalo sčistiti, res, ker to so sami spranci do konca. To ni več, ni več to. To jaz bi res rekel, to ne vem, kako so to bili vzgojeni, doma, v šoli, kje drugje, to so ... Varovanje Šehić? Kaj pa je to, varovanje Šehić? kaj to je nekakšno novo podjetje? zadnjič sem celo slišal, da so varovali tretjo gimnazijo. tu sem te dobil, res sem bil. se dostikrat tako pohecam. Saj pa to veš, mi smo šaljivci. uradno in neuradno. Ja, komad sem že tako slišal, to sem ti že tako povedal. Kaj ti imaš kakšno demenco tu? Daj, zdaj pa se res zresni, jebote. Ne, jaz bi rekel, da je to bolj takšna partijska druščina, takšna zabavna pesem. Pa, hecati, ne hecati. Hecati se nikoli ni preveč dobro fejst. To je res. To je res. to bi res lahko, samo zdaj imam eno težavo, iskreno. Sori. Zdaj ne vem, če ti lahko to res povem. Če to me zdaj že fejst dolgo muči. pa ne morem ti žal tega povedati. Res je, ampak bom še videl, ampak nekaj časa še bom rabil, da ti spet zaupam. Ker zaupanje moje si zgubil, žal. Res? Do konca? Prisežeš? Na mamo in svetega boga Kristusa Jezusa. Ateist? zanimivo. Ajde, te. Čao.